Por eso, la reforma de la política pesquera común es un indicador de la vocación de sostenibilidad de la Unión Europea. Debe ser una reforma con una dimensión integral desde el punto de vista económico, social, territorial y ambiental.

En comunidades como Galicia, ese porcentaje se multiplica por 15. Es, por lo tanto, fundamental conseguir mejores empleos, un sector eficiente y de calidad. Son necesarias también la participación del sector en el desarrollo de la pesca sostenible y la promoción del desarrollo local y de las comunidades pesqueras.

Hay que estimular las buenas prácticas ambientales, diferenciando no solo la pesca artesanal, sino también la acuicultura, con actividades extensivas y tradicionales, y es necesario enmarcar todo ello en una política marítima integrada. Hay muchos aspectos —y lo fundamental es reconocer que la pesca es una actividad multisectorial y multifuncional— y todos ellos deben tener reconocimiento en la reforma de la política pesquera para que aporte valor al sector en la Unión Europea.